Une fois de plus, nous sommes amenés à adopter une résolution d'urgence qui concerne ce pays africain.

Nous sommes préoccupés par cette situation intolérable. Nous devons demander au gouvernement zimbabwéen dit d'union nationale comme on l'a dit, ce n'est pas vraiment une union nationale de leur fournir le minimum vital et de supprimer les taxes de résidence, comme celles demandées dans le quartier de Hatcliffe en périphérie d'Harare, qui peuvent s'apparenter quasiment à du racket.

J'appelle l'Afrique du Sud, dont le rôle est essentiel en Afrique australe, et l'Union européenne à développer ensemble le dialogue avec les autorités zimbabwéennes sur les conditions sociales et économiques dans lesquelles le pays est plongé actuellement.